En tout cas, pas les citoyens européens parce que, même après un nombre incalculable de scandales d'évasion fiscale, les entreprises jouissent toujours de la plus grande opacité.

Franchement, je viens d'être élue et quelle drôle de sensation pour moi de me retrouver à défendre cette mesure de transparence fiscale après l'avoir défendue dans le champ associatif pendant des années et après son adoption, il y a plus de deux ans! Et deux ans, c'est beaucoup de temps, du temps, il en manque, et c'est de l'argent perdu dans nos caisses. Cette mesure essentielle de transparence fiscale existe déjà pour les banques, et elles ne se sont pas effondrées.

Combien de temps le Conseil va t il attendre avant de mettre à l'agenda la publication de ces informations pays par pays, de débloquer les négociations et de faire la lumière sur les montages fiscaux des entreprises multinationales dont nous tous, citoyens européens, payons le prix?